Madame la Présidente, j'ai voté contre la décharge budgétaire pour ce Parlement, non pas tant pour des raisons financières que pour des raisons politiques, car ce Parlement est tout sauf un Parlement. On n'y parle pas, on n'a pas la possibilité d'y débattre, même quand les droits fondamentaux de l'un de ses membres sont en cause.

Il n'y a aucune confrontation des idées.

C'est le conformisme. Nous passons notre temps à faire le travail que ferait bien mieux une agence technique d'harmonisation des normes ou des règles et, pour le reste, nous jouons à l'Organisation des Nations unies. Vous défendez les droits de l'homme au Guatemala, en Indonésie, partout dans le monde où vous n'avez aucune compétence. Vous n'êtes pas capables de défendre les droits d'un de vos membres. J'ai honte pour ce Parlement, c'est un Parlement minable et un Parlement de minables.